Je voudrais simplement revenir sur un sentiment de malaise par rapport à ce problème dans la mesure où, comme on l'a dit, on l'avait vu venir. C'était vraiment la chronique d'une catastrophe annoncée.

les a entendus à la réunion des ACP au Togo, et la veille du coup d'État, à Bruxelles, notre collègue Assari a piqué une véritable colère de désespoir en disant Mais il faut nous aider!

des actions de développement pour certaines de ces régions qui sont absolument pauvres..